Najprv cez suverénny štát a potom cez belgický región, ktorý nesie to isté meno. Ak by pri formovaní Európskej únie Belgičania postupovali podľa gréckej logiky, Európska únia by dnes neexistovala.

Ak má však vytrvať na ceste demokracie, potrebuje našu pomoc a solidaritu, tak ako ju nedávno potrebovalo Grécko. Plne rešpektujem právo veta každého členského štátu v otázke prijímania ďalších členov. Apelujem však na kolegov z Grécka, aby ukázali dobrú vôľu a podporili nielen túto správu, ale aj pozmeňovací návrh, ktorý vracia do textu zmienku o macedónčine ako jednom z úradných jazykov.